Globálna ekonomická kríza veľmi výrazne ovplyvňuje aj nezamestnanosť. Určite budete so mnou súhlasiť, že dobrá legislatíva a zákonníky práce by mali byť nástrojom pre naštartovanie záujmu zamestnávateľov na obsadzovaní a vytváraní nových pracovných miest. Zákonník práce na Slovensku, ktorý schválila pravicová vláda, má asi európsky primát.